por el bien del trabajo parlamentario, por el bien de una pieza que tiene mucho más que eso, ruego, por favor, por respetar el equilibrio tan difícil que se ha conseguido en las negociaciones, que no se acepte esta petición y que votemos el texto